Am votat în primul rând rezoluția propriului meu grup politic, pentru că propunea soluții și nu stigmatizarea unei opțiuni politice.

Cât privește rezoluția propusă de socialiști și de prietenii lor politici, am votat câteva puncte care mi se par pozitive în acest text, în primul rând amendamentul oral prin care se susținea lipsa oricărei legături între situația romilor în Europa și integrarea în spațiul Schengen al României. Am votat, de asemenea, în favoarea celei de a doua părți a paragrafului 10, prin care se cerea o puternică coordonare orizontală pentru a răspunde unor astfel de situații pe viitor, precum și a doua parte a paragrafului 16 prin care Comisia, dar și statele membre, sunt încurajate să respecte drepturile romilor și implementarea acestora. Am votat, de asemenea, pentru recitalul L, care arăta necesitatea unei mai bune reprezentări a romilor în structurile guvernamentale și în administrația publică a statelor membre.